Panie Komisarzu! Sprawozdanie dotyczący oceny stanowienia prawa w Unii Europejskiej w tym roku autorstwa kolegi Karima ma swoją niezwykłą specyfikę, ponieważ to sprawozdanie powstaje w Parlamencie Europejskim co roku. Corocznie staramy się wykazać, w jakich obszarach mamy jeszcze dużo do zrobienia, i mam nadzieję, że te wskazówki, które płyną z Parlamentu Europejskiego, są brane pod uwagę zarówno przez sam Parlament, jak i pozostałych legislatorów, czyli Komisję Europejską i Radę. Jednak dyskusja w tym roku ma swój szczególny charakter, ponieważ rozmawiamy w okresie kryzysu ekonomicznego, ale także kryzysu wiary w możliwość i sensowność rozwoju instytucji europejskich oraz skuteczność ich działania. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do odnowienia skuteczności funkcjonowania Unii Europejskiej i odbudowania tegoż zaufania do prawa europejskiego prawa, które ma przecież swoje odzwierciedlenie w przepisach krajowych. Właśnie ten element współpracy z naszymi partnerami krajowymi, z parlamentami krajowymi, z parlamentami regionalnymi jest dzisiaj zjawiskiem kluczowym. Jak ważnym, pokazuje nam po raz pierwszy użyta procedura żółtej kartki w stosunku do Komisji Europejskiej w odniesieniu do rozporządzenia Monti II, a także zachowanie Parlamentu Europejskiego szybkie i skuteczne które doprowadziło do wycofania się przez Komisję z tego właśnie rozporządzenia. Kolejna kwestia, która jest dzisiaj kluczowa, dotyczy dalszego ograniczania obciążeń i barier administracyjnych, które powodują, że małe i średnie przedsiębiorstwa koło napędowe gospodarki europejskiej oczekują od nas lepszego stanowienia prawa, by móc dobrze, swobodnie, mądrze funkcjonować, tworząc nowe miejsca pracy, które będą najważniejszym elementem w walce z kryzysem. Tak więc dziękuję koledze Karimowi, pozostałym koleżankom i kolegom za tegoroczne sprawozdanie i mam nadzieję, że jego wnioski zostaną szybko wdrożone.